Chciałem Pana zapytać te standardy, na które się Pan powołuje, to ta sama argumentacja, na którą przeciwko krajom Europy Wschodniej powołują się kraje Europy Zachodniej, kiedy na przykład chcą wprowadzić ten pakiet mobilności, zapobiegać konkurencji, jak to nazywają dumpingowi socjalnemu.

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.